Egyre fontosabbá válik azonban a web akadálymentesítés is a fogyatékossággal élők és idősek számára. Ma ugyanis ez jelenti a legfőbb információforrást, ez ad esélyegyenlőséget az ügyintézésben, a támogatásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférésben, az aktív társadalmi részvételben, az önálló életvitel biztosításában. Fontos, hogy a web akadálymentesítés mindenki szükségleteit figyelembe vegye, aki olyan fizikai, értelmi, érzékszervi akadályozottsággal él, amely korlátozhatja az egyenlő társadalmi szerepvállalását.

Röviddel az EP választás előtt a saját honlapjaink egyenlő esélyű hozzáférését is biztosítanunk kell. Jó visszhangot kapott, hogy röviddel ezelőtt könnyen érthető nyelven is megjelentettük a parlamenti munkámról szóló információt a honlapomon.